Señor presidente, hemos avanzado mucho en la lucha contra las principales causas de muerte y enfermedades del mundo la esperanza de vida ha aumentado exponencialmente, las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido, hemos cambiado positivamente el rumbo del VIH, y la mortalidad debida a la malaria se ha reducido a la mitad. Sin embargo, el progreso en el mundo ha sido desigual.

Cada dos segundos alguien entre treinta y setenta años de edad muere prematuramente a causa de enfermedades no transmisibles. Y una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida. Por tanto, los hechos nos demuestran que la cobertura universal sanitaria nos da mejor esperanza de vida, pero también es un motor de crecimiento económico y social para todas las sociedades del mundo. Uno de los grandes ejemplos de éxito, por supuesto, es Europa, donde tenemos el mejor sistema nacional público del mundo donde nosotros invertimos en prevención y promoción de la salud desde la atención primaria

donde formamos para disponer de los mejores profesionales sanitarios y donde sobre todo tenemos calidad y universalidad en la atención y el acceso a los tratamientos. Por tanto, esta declaración política al final lo que está buscando es cumplir globalmente con el tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible. En Europa disponemos de dos grandes instrumentos, que son nuestra fortaleza, para poder cumplir con los objetivos. El primer instrumento que tenemos es nuestro modelo europeo de atención sanitaria y el segundo, nuestro modelo de cooperación internacional.

y prioricemos que nuestros programas de cooperación vayan dirigidos sobre todo a la reducción de la tasa mundial de mortalidad materna e infantil, también a reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles, y a poner fin a las epidemias de las enfermedades transmisibles.